Hemos apoyado este informe porque en el País Vasco podemos certificar lo que la economía social aporta contra la crisis. Allí, nuestro mayor grupo industrial, potente, diversificado, innovador y con su propia institución financiera se llama Mondragón Corporación Cooperativa. Ha demostrado capacidad para emprender, fijar el empleo al territorio y mantener una flexibilidad a la medida de las personas. Estamos hablando de un grupo que aporta solo a un país de dos millones de habitantes casi tantos empleos como toda la construcción naval en España y valores y formas de hacer que, por su presencia en la realidad económica vasca, influyen sobre todo nuestro tejido económico. El Comisario Andor pudo comprobar sobre el terreno, y así lo manifestó en la Comisión de Empleo, cómo ese tipo de emprendimiento, la existencia de una política regional industrial activa y certera, y una administración responsable de los fondos públicos es uno de los factores que explican que Euskadi tenga menos de la mitad del desempleo que España.